Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani! Predlagani zakon v slovenski pravni red prenaša direktivo Evropske unije o varstvu nerazkritega strokovnega znanja, izkušenj in poslovnih informacij ter poslovnih skrivnosti pred njihovo protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritje. Do sprejema direktive so države članice Evropske unije poslovne skrivnosti urejale zelo različno. To je med poslovne subjekte vnašalo negotovost in nezaupanje v pravno zaščito poslovne skrivnosti. Poglavitni namen omenjene direktive je enako pojmovanje poslovne skrivnosti na območju Evropske unije. Harmonizacija notranjega trga, poenotena pravna zaščita na nacionalni ravni in večja raven zaščite poslovne skrivnosti kot take. In najpomembnejše, cilj evropske direktive je učinkovita zaščita konkurenčnosti evropskih podjetij. V poslanski skupini SAB predlog zakona podpiramo in in pričakovanju, da bo slednji, se pravi, izboljšal učinkovito pravno varstvo poslovnih skrivnosti pred protipravnimi posegi, zaščitil znanje, izkušnje in poslovne informacije in da bo povečal učinkovitost enotnega evropskega trga, njegovo rast in konkurenčnost. Zadržani smo do sedanjega predloga četrtega člena zakona, ki je rezultat sprejema vsebinsko identičnega amandmaja poslanca Möderndorferja in stranke SDS na matičnem delovnem telesu. Matično delovno telo je namreč obravnavalo dva vsebinsko enaka amandmaja, ki bi parlamentarni preiskovalni komisiji neposredno omogočila pridobitev dokumentacije, ki vsebuje poslovne skrivnosti, brez da bi opravičeni opravičenosti tovrstnega zahtevka na predlog posameznika odločalo sodišče, kot to določa zakon o parlamentarni preiskavi. V poslanski skupini SAB se pridržujemo mnenju stroke, da bi tovrstno določilo ustvarjalo pravno podlago in doseglo učinek le, če bi bilo vneseno v matični zakon o parlamentarni preiskavi. Namen predlagateljev, da se preiskovalni komisiji zagotovi pravica po izročitvi vse dokumentacije, vključno tiste, ki vsebuje poslovne skrivnosti, brez možnosti stranke zahtevati, da o tem odloči sodišče s predlaganim amandmajem, ne bo dosežen. V poslanski skupini SAB sicer pozdravljamo učinkovite, transparentne, jasne in zakonite ukrepe, ki bi parlamentarnim komisijam olajšali zelo pomembno delo, ugotavlja politične odgovornosti, smo pa zadržani do nejasnih zakonskih rešitev, katerih edini namen je zavajanje strank v postopku. V poslanski skupini SAB predlogu zakonu sicer ne bomo nasprotovali, saj menimo, da uvaja na področju poslovne preiskave več jasnosti. Predlagani drugi odstavek četrtega člena zakona pa ob pravilni uporabi zakona ne bo dosegel želenih učinkov. Hvala.